Szanowny Panie Pośle! Jestem pełen uznania dla Pana wiedzy o wynikach gospodarczych Kazachstanu, ale chciałem zapytać, czy wyniki gospodarcze Kazachstanu i współpraca gospodarcza usprawiedliwia według Pana zamykanie oczu na bicie ludzi i aresztowania opozycji.